Pošlji sporočilo mami, da pridem domov. Kdaj vozi vlak iz Maribora? Koliko stane letalska vozovnica do Balija? Pripravi seznam za trgovino. Potrebujem: mleko, jajca in moko. Koliko stane karta do Fidžija? Kdaj pelje avtobus v Črno na Koroškem? Kdaj gre vlak v smeri Vuzenice? Koliko zvezd je v vesolju? Nastavi opomnik za zjutraj ob sedmih: Mamo moram peljati k zobozdravniku. Kdaj je bila renesansa v Sloveniji? Ali je na relaciji Ljubljana-Maribor zastoj? Kdo ima največ prijateljev na Facebooku? Kdaj je bila izdelana prva kitara? Kdo je ustanovil skupino Nirvana? Pošlji sporočilo osebi [ime in priimek]: Vse najboljše za tvoj rojstni dan! Upam, da boš vesela, srečna in zdrava. Se vidiva jutri. Pošlji sporočilo v skupino Sošolke: Pozdravljene, ali ste za žur? Ali moram sam spiti vso pijačo in proslaviti uspešno opravljen izpit? Kako se pravilno izgovori beseda gif? Kaj je bil povod za drugo svetovno vojno? Vklopi talno hlajenje v stanovanju in nastavi temperaturo zraka na petnajst stopinj Celzija. Poveži se s sosedovo wifi povezavo. Pošlji zadnjo sliko v moji galeriji moji punci Kristini. V kolikšnem času lahko pridem iz Maribora v Novo Gorico? Kdaj se začne sproščanje ukrepov? Najdi novo pot brez makadama. Pretvori štiri evre v bitcoine. Kolikšna je bila inflacija leta tisoč devetsto dvaindvajset? Nastavi beležko: Sposodi si knjigo Sreča na vrvici in Piki Jakob. Najdi najboljši način vzpostavitve spletne strani. Koliko imen ima reka Drava? Koliko mostov je na Ljubljanici? Pošlji mail [ime in priimek] in [ime in priimek]: Nikoli več me ne bosta videla, zdaj odhajam. Pretvori trideset kilogramov v grame. Koliko je vreden gram štirinajstkaratnega zlata? Kdaj se je rodil Isaac Newton? Izklopi talno gretje v stanovanju. Nastavi opomnik za šesto uro zjutraj: Odnesi smeti in pokliči prijatelja Domna ter ga vprašaj o dogovorjeni službi. Najdi najhitrejše povezave iz centra Dunaja v Salzburg. Kdaj vozi avtobus do pohorske gondole? Koliko je tri tisoč šeststo petinšestdeset minus dva tisoč pet? Kdaj se je rodil Albert Einstein? Izklopi Bluetooth. Vklopi wifi. Odpri aplikacijo Youtube in predvajaj najnovejše hite. Odpri aplikacijo Youtube in predvajaj seznam predvajanja skupine Guns N' Roses. Koliko je ura v Mehiki? Vrzi kovanec. Vrzi kocko. Vklopi kamero in posnemi videoposnetek. Prižgi svetilko. Vklopi metronom in ga nastavi na sto. Kdaj je sončni zahod v Londonu? Kdaj bo naslednjič deževalo? Kolikšen je bil rezultat sinočnje tekme? Ali je zmagal Manchester United? Kdo je igral glavno vlogo v filmu Jaz, legenda? Pošlji email sporočilo Mateju: Dragi Matej! Prosim, če mi narediš uslugo. V soboto nujno potrebujem kombi za prevoz opreme na lokacijo dogodka koncerta. Ker se mi je pokvaril avto, bi si kombi sposodil do naslednjega petka. Bi bilo to v redu? Hvala vnaprej in se slišiva. Lep pozdrav! Do kdaj je odprt Koroški pokrajinski muzej v sredo? Objavi na moj Facebook profil skladbo Na golici in dodaj napis: To je najboljša skladba, kar jih je bilo napisanih karkoli v zgodovini glasbe. Pošlji vabilo osebi Maja: Draga Maja! To soboto, dvanajstega tretjega dva tisoč dvaindvajset, te vabim na praznovanje mojega tridesetega rojstnega dneva. Praznoval ga bom na lovskem domu nad Kotljami. Vsak povabljenec namesto daril prinese alkohol in obilo dobre volje, saj se ga bomo napili kot živali. Veselim se tvojega obiska. Kako skuhati pravo turško kavo? Najboljše poceni restavracije v Mariboru in Ljubljani. Spomni me, da odnesem smeti. Spomni me, da nahranim psa. Dodaj pasje brikete na nakupovalni seznam. Spomni me, da imam jutri izpit. Koliko časa traja let iz Londona v New York? Kdo je Bine Volčič in katero restavracijo ima v lasti? Kdo je igral flavto leta tisoč devetsto dvaintrideset na koncertu v Aachnu? Koliko stane kosilo v restavraciji Ane Roš? Pokaži mi dogodke v Hali Tivoli za leto dva tisoč dvaindvajset. Kakšna je smrtnost novega koronavirusa? Koliko albumov so prodali Beatli? Pokaži mi glavna mesta evropskih držav. Katera je najbolj popularna turistična destinacija na svetu? Zabeleži si recept: Špageti carbonara. Dve jajci, ki ju ločimo od beljakov, trideset gramov parmezana in dvajset gramov pecorina sira, ki ju zmešamo skupaj z jajci. Narežemo panceto, slanino ali gobice in ga na nizki temperaturi popečemo. Špagete skuhamo al dente in jih dodamo k mesu. V kozarec zajamemo nekaj vode, v kateri smo skuhali špagete. Dodamo jajca s sirom, premešamo in nemudoma odstavimo. Po potrebi dodamo še nekaj vode, da popolnoma ustavimo kuhanje jajc. Katera je največja pozicijska stranka na Madžarskem? Koliko je visok Triglav? Koliko je visoka najvišja gora na svetu? Pokaži mi maile od osebe Marko in jih preberi. Nastavi alarm za dvajset minut od zdaj. Kako pridem do Ljubljane iz Koroške? Zabeleži navodila za pot iz Raven na Koroškem do Slovenj Gradca iz smeri Prevalje: V krožišču v Ravnah izberi prvi izvoz in pot nadaljuj do naselja Javornik. Vozi naravnost mimo naselja Brdinje in nadaljuj do Kotelj. V križišču Kotlje zavij levo in pot nadaljuj naravnost po glavni cesti do Sel. Na Selah nadaljuj naravnost po klancu, nato naravnost v dolino proti krožišču. V križišču izberi drugi izvoz in nadaljuj petsto metrov naravnost do Slovenj Gradca. Koliko časa traja pot iz Maribora v Ljubljano? Pokaži mi najbolj ugodne cene hotelov za letovanje v Budimpešti letos avgusta. Pokliči osebo Milan.